Rozhodnutie Súdneho dvora vyvolalo základné otázky týkajúce sa koexistencie geneticky modifikovaných plodín a včelárstva. Súdny dvor rozhodol, že na to, aby med s obsahom geneticky modifikovaného peľu mohol byť uvedený na trh, musí získať povolenie podľa článku 4 ods.

Preto ja som hlasoval tak, aby som nepoškodil chovateľov včiel z malých krajín vrátane Slovenska.